frú forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um eflingu græna hagkerfisins þessi tillaga er flutt af nítján þingmönnum allra flokka á alþingi og er efni hennar það að hefja skuli undirbúning að eflingu græna hagkerfisins á íslandi með sjálfbæra þróun að leiðarljósi þessi tillaga felur í sér að alþingi kjósi níu manna nefnd fulltrúa allra þingflokka sem takist á hendur þetta verkefni að rannsaka og greina sóknarfæri íslensks atvinnulífs á sviði umhverfisvænnar atvinnusköpunar verkefni nefndarinnar verður meðal annars gera tillögur um aðgerðir á vegum stjórnvalda til að ýta undir vöxt græna hagkerfisins og úrbætur á stuðningskerfi atvinnulífsins sem þjónað geti þessu markmiði sérstaklega verður skoðað hvernig bæta má alþjóðlega samkeppnishæfni íslendinga á sviði grænnar atvinnustarfsemi nefndinni er ætlað að gera tillögur um breytingar á lögum sem þjóna fyrrnefndum markmiðum auk þess að setja fram mælanleg markmið um fjölgun grænna starfa á íslandi þess skal gætt að samþætta tillögur nefndarinnar við opinberar áætlanir svo sem velferð til framtíðar rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða

því til viðbótar vil ég bæta að við hljótum jafnframt að hafa til hliðsjónar stefnumörkun stjórnvalda um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um að minnsta kosti fimmtán prósent á árinu tvö þúsund tuttugu miðað við árið nítján hundruð níutíu ég fullyrði það hér að við munum ekki ná þessum árangri að óbreyttri atvinnustefnu við þurfum að styrkja gætu áherslurnar í okkar atvinnulífi með heildstæðri nálgun sem hefur það markmið að laða fram og efla vistvænar áherslur í öllum atvinnugreinum tillagan gerir ráð fyrir því að nefndin verði skipuð fulltrúum samfylkingarinnar sjálfstæðisflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs framsóknarflokksins og hreyfingarinnar auk þess sem þráinn bertelsson verði áheyrnaraðili við það er miðað að nefndin skili af sér tillögum fyrsta desember næstkomandi virðulegi forseti græna hagkerfið hefur verið skilgreint sem það hagkerfi sem kemst á með grænni hagstjórn og felur í sér skipulega aðferðafræði við stefnumótun þar sem sjónarmið umhverfisverndar og

í grænu hagkerfi eru mannvit og mannauður virkjuð til nýsköpunar og framþróunar og hefðbundnar framleiðslugreinar endurnýja sig með sjálfbærni að leiðarljósi grænt hagkerfi byggir á virðingu fyrir náttúrunni og gæðum hennar sem eru sameign þjóðarinnar í nútíð og framtíð og leiðarstef þess er að að umgangast beri náttúruna af hófsemi með hliðsjón af hagsmunum okkar afkomenda grænt hagkerfi svarar því kröfunni um jafnræði og jafnvægi milli náttúruverndar og nýtingar milli einstakra atvinnugreina og milli kynslóða í nýlegri skýrslu umhverfisstofnunar sameinuðu þjóðanna eru græn störf skilgreind sem þau störf í landbúnaði iðnaði þjónustugreinum og stjórnsýslu sem stuðla að varðveislu eða endurheimt umhverfisgæða græn störf draga úr ágengni atvinnulífsins gagnvart náttúru og umhverfi og eru til þess fallin að auka sjálfbærni hagkerfisins sjálfbærni og sjálfbær þróun eru grundvallarforsendur græna hagkerfisins en sjálfbær þróun hefur verið skilgreind sem þróun er mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóðar til þess að mæta þörfum sínum hér á landi er hugtakið nátengt nýtingu náttúruauðlinda og felur þá í sér að náttúruauðlindir séu nýttar á hófsaman hátt þannig að þær nái að endurnýja sig í öðru lagi að nýting auðlindanna sé með þeim hætti að mengun sé haldið í lágmarki þannig að umhverfið spillist ekki að óþörfu græn störf finnast í fjölmörgum geirum atvinnulífsins og þau eiga það sammerkt að stuðla að samdrætti í orkunotkun hráefnanotkun og vatnsnotkun með hagkvæmum aðferðum draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sóun og mengun en styðja við endurreisn vistkerfa og líffræðilega fjölbreytni græn störf eiga þannig þátt í að rjúfa þau bönd sem verið hafa milli hagvaxtar annars vegar og neikvæðra umhverfisáhrifa hins vegar markmið grænnar hagstjórnar er að græn störf séu jafnframt mannsæmandi í þeim skilningi að þau feli ekki í sér heilsuspillandi verkferla eða séu í einhverjum skilningi niðurlægjandi fyrir einstaklinginn virðulegi forseti hvers vegna er nauðsynlegt að efla græna hagkerfið fyrir því eru nokkrar ástæður sumar hnattrænar aðrar hér innan lands á rúmri öld hefur jarðarbúum fjölgað úr tæplega tveimur milljörðum í tæplega sjö milljarða manna sumar mannfjöldaspár gera ráð fyrir að jarðarbúar verði níu milljarðar árið tvö þúsund fimmtíu þessi gríðarlegi mannfjöldi þarf að lifa af gæðum jarðar þannig að allir fái þrifist um tuttugu prósent mannkyns taka til sín áttatíu prósent af orkunni og auðæfum heimsins og losa langmest af gróðurhúsalofttegundum ef allir jarðarbúar leyfðu sér orkueyðslu vesturlandabúa að óbreyttu tæknistigi væri framtíð mannkyns stefnt í voða eina haldbæra leið þjóða til að koma í veg fyrir loftslagsvá og orkuskort er að þróa hagkerfi sem byggist á sjálfbærri orkunotkun og lágmarka sem kostur er nýtingu jarðefnaeldsneytis þetta er stærsta og líklega mikilvægasta verk mannkyns á þessari öld brýnt er að gera sér grein fyrir því að græna hagkerfið stillir sér ekki upp sem andstæðu við hefðbundinn atvinnurekstur eða hafnar hagvexti öðrum þræði byggir það á fjölbreyttu atvinnulífi sem er stutt breiðri þekkingu og fjölbreyttri menntun slíkur atvinnurekstur reynir ávallt að skilja eftir sig sem minnst neikvæð áhrif á umhverfisgæði og leggur sig fram um að gera eigin úrgang eða annarra að hráefni til verðmætasköpunar líkur eru á að staðfest yfirlýsing stjórnvalda á íslandi um að atvinnuuppbygging skuli samræmast græna hagkerfinu muni auka áhuga erlendra aðila á fjárfestingum hér á landi það leggur vitaskuld þær skyldur á herðar stjórnvalda að athafnir fylgi orðum á íslandi eru um áttatíu og tvö prósent allrar orku sem notuð er í landinu endurnýjanleg og á upptök sín í virkjun vatnsafls eða jarðvarma það var af mikilli framsýni sem ráðist var í fjárfestingar í hitaveitu víða um land á áttunda áratug síðustu aldar í dag sparar það milljarða króna á ári hverju fyrir heimili og fyrirtæki en þrátt fyrir einstaka stöðu á þessu sviði er losun gróðurhúsalofttegunda frá hverju mannsbarni á íslandi með því mesta í heiminum eða um sautján tonn á ári þetta má að stærstum hluta rekja til umfangs áliðnaðarins hér á landi auk losunar frá vegasamgöngum og skipaflota á íslandi eru samt mikil tækifæri til þess að þróa vistvæna orkugjafa sem smám saman gætu tekið við sem aðalorkugjafar ökutækja og skipa líta ber á útskiptingu innfluttra orkugjafa fyrir innlenda sem tækifæri til atvinnuuppbyggingar frekar en að einblína á neikvæð áhrif af hækkandi verði jarðefnaeldsneytis um leið og olíuverð hækkar verður flutningur um langar leiðir óhagkvæmari og hagur innlends iðnaðar og orkuframleiðslu vænkast græn atvinnustarfsemi á íslandi nær yfir vítt svið atvinnulífsins þar er meðal annars um ræða grænan iðnað sem er háður orkunýtingu ýmiss konar hátækniiðnað ferðaþjónustu landbúnað sjávarútveg og skapandi greinar svo eitthvað sé nefnt áhugi erlendra aðila á að taka þátt í uppbyggingu verkefna á þessum sviðum fer vaxandi og skýrist meðal annars af góðu aðgengi að endurnýjanlegri orku á samkeppnishæfu verði og háu almennu menntunarstigi í landinu vísbendingar um græna vaxtarsprota í íslensku atvinnulífi er víða að finna eitt þeirra sviða sem kalla má ótvírætt sóknarfæri fyrir hið færa hagkerfi á íslandi er innlend framleiðsla á vistvænu eldsneyti spara mætti gjaldeyri fyrir á annan tug milljarða króna á hverju ári yrði ísland sjálfbært hvað varðar orkuöflun á íslandi eru mörg tækifæri til að skapa störf sem tengjast framleiðslu á vistvænu eldsneyti þar má nefna framleiðslu þar sem notast er við rafmagn lífmassa vetni metan og metanól svo eitthvað sé nefnt í þessu sambandi er minnisstæð og athyglisverð greining dansks atvinnuráðgjafa leo christensens sem hélt því fram á síðastliðnu ári að ísland hefði einstaka möguleika á að ná alþjóðlegri forustu í framleiðslu á vistvænu eldsneyti úr lífmassa sem framleiddur er með ræktun sjávarþörunga christensen hélt því fram að í hafinu umhverfis ísland sé að finna hina mestu útbreiðslu sjávarþörunga í heiminum auk þess njótum við ódýrrar orku sem er ótrúlega mikilvæg og í þriðja lagi er í hverunum okkar einstakt lífríki ríkt af örverum sem vísindamenn um allan heim sækjast eftir að vinna með í tengslum við líftækni annað dæmi sem þessi nefnd um græna hagkerfið mætti skoða er hvernig efla megi framleiðslu og notkun rafbíla og annarra hreinorkubíla á íslandi til dæmis með því að opinberir aðilar beini viðskiptum sínum að slíkum farartækjum fremur en hefðbundnum ökutækjum sem nýta jarðefnaeldsneyti virðulegi forseti áhugi erlendra aðila á íslandi sem ákjósanlegum fjárfestingarvettvangi fyrir græna atvinnustarfsemi hefur farið vaxandi á undanförnum árum aukinn áhuga má meðal annars rekja til hærra eldsneytisverðs á alþjóðamörkuðum sem horfur eru á að muni halda áfram að hækka jafnframt hefur áhrif að fyrirhuguð álagning kolefnisgjalda mun í fyrsta lagi hækka orkuverðið enn frekar í nágrannalöndum okkar og raunar í evrópu allri og í öðru lagi auka þrýsting á orkufyrirtæki að færa sig úr kolefnaeldsneyti yfir í græna orku hvort tveggja eykur samkeppnishæfni grænnar orku frá íslandi til notkunar í kolefnislausum iðnaði fjölmörg verkefni hafa verið til skoðunar sem tengjast fjárfestingu erlendra aðila í grænum orkuháðum iðnaði og vil ég nefna nokkur dæmi um slík verkefni í fyrsta lagi má nefna framleiðslu á sólarkísil en mörg fyrirtæki í kísilframleiðslu fyrir sólarorkuiðnað hafa litið til íslands sem mögulegs vettvangs fyrir starfsemi sína í öðru lagi nefni ég gagnaver en alþjóðleg samanburðarrannsókn ráðgjafarfyrirtækisins mckinsey gefur til kynna að ísland sé eitt fjögurra landa í heiminum sem hentar best fyrir slíka starfsemi í þriðja lagi hafa íslenskir og erlendir aðilar hug á því að setja upp allt að hundrað þúsund m tvö gróðurhús til ræktunar á grænmeti til útflutnings í fjórða lagi er unnið að greiningu á samkeppnishæfni grænna iðngarða sem nýta orkustrauma frá jarðvarmaveitum slíkir garðar gætu orðið upphafið að myndun sérstaks klasa þar sem beitt væri aðferðum iðnaðarvistfræðinnar í þessu samhengi við græna iðngarða

virðulegi forseti ferðaþjónustan er ein mikilvægasta tekjulind þjóðarinnar og jafnframt þýðingarmikil fyrir hinar dreifðu byggðir landsins því að hún skapar störf um land allt framtíð ferðaþjónustunnar hvílir ekki síst á því að borin verði virðing fyrir menningu og náttúru landsins ferðaþjónustu á íslandi er hagur af að áherslum á gæði umfram magn verði beitt og þannig fer náttúruvernd og arðsemi vel saman ferðamenn gera sífellt auknar kröfur til þess að ferðaþjónusta sé umhverfisvæn í þeirri þróun liggur sóknarfæri fyrir íslenska ferðaþjónustu að því tilskildu að henni verði sett stefna og unnið eftir henni nota má umhverfisvænar áherslur mun meira í kynningu íslands sem ferðamannalands staðsetning landsins miðja vegu milli evrópu og norður ameríku þýðir minni notkun eldsneytis við ferðir til og frá okkar landi en til ýmissa annarra staða sem laða til sín fjölda ferðamanna ég tel að nefndin um græna hagkerfið eigi meðal annars að leggja mat á það hvort ísland eigi að sækjast eftir umhverfisvottun meðal annars í þeim tilgangi að styrkja græna ímynd landsins á sama hátt eru skýrir snertifletir milli landbúnaðar og sjálfbærrar þróunar grænn landbúnaður er umhverfisvænn og að mestu lífrænn sóknarfæri liggja meðal annars í trausti og vaxandi kröfum neytenda um hollar og góðar landbúnaðarafurðir sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt á sama hátt eru grænar áherslur í sjávarútvegi sem miða að sjálfbærri nýtingu fiskstofna sjávarmassa og sjávarbotns kringum landið í þeirri merkingu að stofnar séu nógu sterkir til að skila hámarksafla til ókominna kynslóða en jafnframt að nota sem minnst af jarðefnaeldsneyti til að knýja fiskveiðiflotann íslenski fiskiskipaflotinn losaði um sautján prósent þeirra gróðurhúsalofttegunda sem losaðar voru hérlendis á árinu tvö þúsund og sjö brýnt er að draga úr þessari losun til að sjávarútvegur íslendinga geti talist grænn virðulegi forseti hér á íslandi hafa um áratugaskeið staðið harðvítugar deilur um orkumál og nýtingu náttúruauðlinda en sú orka sem ekki kallar á fórnir náttúrugæða er skapandi orka frumkvöðla og listamanna í hinum ýmsu sköpunargreinum í nýlegri skýrslu frá nýsköpunarmiðstöð norðurlanda kemur fram það mat að hagvöxtur á næstu árum verði mestur í skapandi greinum mikilvægt er að efla að mun gagnasöfnun og hagskýrslugerð um hlutdeild skapandi greina í verðmætasköpun á íslandi en margar vísbendingar eru um verulegan vöxt í þessum geira ég hef hér að framan rakið nokkur sóknarfæri í einstökum atvinnugreinum út frá sjónarhóli græns hagkerfis það verður eitt af viðfangsefnum nefndarinnar að kortleggja þessi sóknarfæri nánar en jafnframt að leggja mat á hið opinbera stoðkerfi atvinnulífsins og hvernig bæta megi það til að ýta undir uppbyggingu græna hagkerfisins sérstaklega verði hugað að breytingum á lagaumhverfi fyrirtækja skattaumhverfi grænna fyrirtækja hvötum til grænnar atvinnusköpunar og svo framvegis mikilvæg forsenda græns hagkerfis á íslandi er sjálfbær orkunýtingarstefna sem hefur að markmiði fjölbreytni í atvinnulífinu og efnahagslega áhættudreifingu slík stefna hvílir á því að næg orka sé til staðar til að nýta í þágu grænnar atvinnustarfsemi og þar þurfa stjórnvöld að hafa hugrekki til þess að velja og hafna og láta græna atvinnustarfsemi þar og framtíðarhagsmuni þjóðarinnar njóta vafans sjálfbær þróun stendur og fellur með því að þjóðin sé meðvituð um ábyrgð sína sem vörsluaðila náttúrugæða landsins sjálfbær þróun verður ekki að veruleika nema þjóðin sé meðtækileg fyrir boðskapnum um sjálfbærni og þar er hlutur menntakerfisins afar mikilvægur nefndin mun því skoða hvernig menntakerfi okkar sinnir umfjöllun um umhverfismál náttúruvernd og sjálfbæra þróun í námskrám einstakra skólastiga og meta hvernig ýta megi undir nám í nýsköpunar og frumkvöðlafræðum virðulegi forseti þessi þingsályktunartillaga byggir þverpólitískri samstöðu allra stjórnmálaafla hér á alþingi verkefnið felur í sér stefnumótun í atvinnumálum og tillagan er öðrum þræði viðleitni til að styrkja stöðu þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu þegar kemur að grundvallarstefnumótun málaflokka hér er ekki um það að ræða að löggjafarvaldið framselji stefnumótunarhlutverk sitt til framkvæmdarvaldsins þess í stað munu allir flokkar á þinginu setjast niður og vinna sameiginlega tillögugerð um hvernig megi skjóta nýrri stoð undir atvinnustarfsemina í landinu til hliðar við þær greinar sem nú skapa mestar útflutningstekjur